Pán predseda, ja by som rád v túto chvíľu upozornil ešte na jeden problém, veľmi výrazný, ktorý sa tu doteraz veľmi málo spomínal, a to je ten problém, že v rámci ústavy novej, ktorá je tu predmetom kritiky kvôli nedostatku demokracie, sa zároveň otvoril priestor aj pre ďalší veľmi destabilizujúci krok, a to je udelenie volebného práva krajín menšinám, ktoré žijú v susedných krajinách. Tomuto predchádzalo udelenie maďarského občianstva pre menšiny, ale nič by na tom nebolo zvláštne, keby toto občianstvo maďarské bolo udelené na základe toho, že má niekto trvalý pobyt, rodinné väzby alebo pracuje v príslušnej krajine. Ale toto občianstvo je udeľované na základe čisto etnického princípu a tento etnický princíp vytvára destabilizáciu v celom regióne. Som presvedčený, že Komisia za chvíľu bude mať aj s týmto problém. Som veľmi prekvapený, že toto kolegovia z EPP nevnímajú, pretože je to atmosféra nacionalizmu, ktorá v Maďarsku dneska prevláda, a to nacionalizmu zahľadeného do minulosti, do